Nicht nur die Europäische Union durchlebt wirtschaftlich schwere Zeiten. Auch Japan befindet sich in einem langen Kampf, besonders erschwert durch die Katastrophe im vergangenen Jahr. Durch das Handelsabkommen der EU mit Südkorea, einem direkten Wettbewerber Japans, geraten Regierung und Unternehmen des Landes unter Druck, und das betrifft dann auch die Arbeitsplätze und die gesellschaftliche Situation in Japan insgesamt. Doch während viele europäische Regierungen bei Abkommen mit Entwicklungsländern oft schnell begeistert sind, weil diese stets zum Vorteil europäischer Unternehmen und Investoren ausgehandelt werden, treten gerade die Konservativen auch hier im Haus bei den Gesprächen mit Japan auf die Bremse. Um die Not Japans wissend, fordern einige geradezu einen japanischen Kotau, bevor man sich ernsthaft an einen Tisch setzt. Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Freunde beweisen sich in der Not. Die EVP ist schlecht beraten und sicherlich wir alle hier im Haus wenn sie Japan jetzt nicht wie einen Partner, sondern wie einen Bittsteller einstufen will. Den Streit um die nichttarifären Handelshemmnisse sollten wir auch auf Augenhöhe am Verhandlungstisch lösen. Hier darf es nicht darum gehen, möglichst viele Gesetze zu schleifen, die unsere Partnergesellschaft entwickelt hat. Wir müssen die fraglichen Regulierungen von ihrer Aufgabenstellung her analysieren und ein Ergebnis anstreben, das den gesellschaftlichen Nutzen erhält und dennoch den Warenaustausch begünstigt, ohne beispielsweise Verbraucherschutz oder Umweltziele zu reduzieren. Zudem nehmen wir Sorgen der japanischen Landwirte sehr ernst, die ihre Existenz durch künftige europäische Agrarexporte bedroht sehen.